Es ist unsere Aufgabe natürlich in Solidarität mit den 18 Millionen Menschen, die darauf angewiesen sind dieses Programm fortzuführen. Aber es muss auf eine neue Grundlage gestellt werden, das ist hier allen klar.

Deshalb müssen wir schnellstmöglich eine neue Grundlage finden, wie wir auch unter Einbeziehung der Gerichtsurteile eine neue Verteilung finden können.

Wir können doch nicht, wie beim letzten Mal, gerade noch einmal einen Fonds über zwei Jahre retten und jetzt reden wir zwei Jahre lang und wissen immer noch nicht, wie es weitergeht. Diejenigen, die auf die Hilfe angewiesen sind, brauchen dringend eine Sicherheit und nicht nur immer über Jahreszeiträume hinweg, sondern für ein langfristiges Programm.